ákvörðun sameiginlegu e e s nefndarinnar númer hundrað sextíu og eitt tvö þúsund og ellefu

og jafnframt að fella inn í samninginn ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar sem merkt er tvö þúsund og tíu átta hundruð fjörutíu og fimm e b hún fjallar um hæfi lögbærra yfirvalda í ástralíu og bandaríkjunum í samræmi við tilskipun evrópuþingsins og ráðsins númer tvö þúsund og sex fjörutíu og þrjú e b hvað varðar eftirlit með endurskoðendum og endurskoðunarfyrirtækjum markmiðið er að greiða fyrir samvinnu lögbærra yfirvalda aðildarríkjanna og lögbærra yfirvalda í tilteknum þriðju ríkjum það er ástralíu og bandaríkjunum hvað varðar eftirlit gæðaeftirlit og rannsóknir á sviði endurskoðunar þessi ákvörðun heimilar að lögbær yfirvöld aðildarríkjanna geti afhent vinnuskjöl við endurskoðun eða önnur skjöl í vörslu endurskoðenda

sem fjalla um endurskoðendur nú er það svo herra forseti að hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra hyggst leggja fram á þessu þingi lagafrumvarp til að innleiða ákvæði þessarar breytingar lagabreytingarnar munu sem betur fer hafa í för með sér óverulegan kostnað og hann stafar einungis af milligöngu sérstaks endurskoðendaráðs sem þarf að setja upp við afhendingu skjalanna það er ekki heldur gert ráð fyrir því að breytingarnar hafi neinar stjórnsýslulegar afleiðingar hér á landi né heldur efnahagslegar fyrir einkaaðila þar með hef ég herra forseti lokið að mæla fyrir þessu máli og legg til að þegar umræðu er lokið verði tillögunni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar